borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda allsherjarnefnd bjarni benediktsson formaður og jónína bjartmarz varaformaður efnahags og viðskiptanefnd pétur h blöndal formaður og dagný jónsdóttir varaformaður félagsmálanefnd siv friðleifsdóttir formaður og guðlaugur þ þórðarson varaformaður fjárlaganefnd magnús stefánsson formaður og einar oddur kristjánsson varaformaður heilbrigðis og trygginganefnd jónína bjartmarz formaður og ásta möller varaformaður iðnaðarnefnd birkir j jónsson formaður og einar oddur kristjánsson varaformaður landbúnaðarnefnd drífa hjartardóttir formaður og magnús stefánsson varaformaður menntamálanefnd sigurður kári kristjánsson formaður og dagný jónsdóttir varaformaður samgöngunefnd guðmundur hallvarðsson formaður og hjálmar árnason varaformaður sjávarútvegsnefnd guðjón hjörleifsson formaður og kristinn h gunnarsson varaformaður umhverfisnefnd guðlaugur þ þórðarson formaður og kristinn h gunnarsson varaformaður utanríkismálanefnd halldór blöndal formaður og siv friðleifsdóttir varaformaður